Lep pozdrav vsem v dvorani! zdaj ... Zanimivo je bilo poslušati stališča v začetku. Zdaj, predsednik vlade je nekako bil prepričan, da kandidat za ministra za zdravje pozna diagnozo. Okej, pozna diagnozo, ampak, a pozna tudi način zdravljenja? Jaz mislim, da bo imel minister verjamem, da bo danes tudi izvoljen, kar velike probleme zdravljenjem, če vzamem na znanje oziroma če upoštevano ob tem, da bo imel poleg sebe še tudi pet plus ena zdravnika za zdravljenje. Poslušala sem stališče Desusa. Tudi oni verjamejo, da bo dober minister za zdravje, ker prihaja pač iz največje bolnišnice v državi, to je UKC-ja. Ampak jaz pa močno dvomim, sploh če tu pogledamo dejstvo, kako je reševal UKC iz rdečih številk. Zdaj, jaz se bom osredotočila le na predstavitev, ki jo je zdajle v teh dveh dneh imel kandidat za za ministra. In ... V začetku svojega svoje predstavitve je je rekel takole nekako, da zdravstvo naj ne bo ne levo in ne desno. Pogrešala sem pa nekaj drugega, ni pa rekel, zdravstvo mora biti dobro, ne levo ne desno, ampak dobro. Pa ni važno to, a je to javno zdravstvo ali je to zasebno. In ko že govorimo o javnem zdravstvu, takole, ko greš na teren, pa to ljudje so nekako prepričani, ko tule govorimo javno zastonj, da je javno zdravstvo brezplačno. Ma kaki! Kje le! Poglejte, tisti, ki prejema minimalno plačo, da za zdravstvo sto štirinajst evrov na mesec. Tisti, ki pa prejema povprečno plačo, da pa dvesto petnajst evrov na mesec, če upoštevam tu dopolnilno zdravstveno zavarovanje zraven. Torej, javno ni zastonj, in če gremo mi zdravniku v javni mreži ali pa k zasebniku ali koncesionarju, bi mogli, glede na to, kar plačamo, imeti, če že, uslugo enako plačano. Zdaj, jaz sem pričakovala, da bo kandidat za ministra na hearingu nekako kot svoje prioritete nanizal na primer top petih aktivnosti, ki jih bo izvedel takoj. Ampak v tem petinštiridesetminutnemu, njegovi predstavitvi, mi smo poslušali samo nek povzetek stanja, neke analize, na področju zdravstva, nismo pa čuli neke, kar bi bilo bolj, nekako, oprijemljivo, bom rekla. Zdaj, če smo že pa mogoče tam pa tam čuli, kaj bi bilo treba narediti, pa to vsi vemo, kaj je treba narediti, ampak problem je v tem, ker ne vemo, kako moramo to narediti, in ko smo ga pol spraševali, je največkrat rekel, ne vem, ta trenutek ne znam odgovoriti, materijo premalo poznam. Pa če je že kaj odgovoril, a ne, je pa še pol rekel, to bo potrebno seveda narediti, seveda bo potrebno narediti in še kako. Pa če grem s te njegove predstavitve še naprej, jaz sem bila kar začudena, kot sem že rekla, jaz sem pričakovala, da bo v svoji predstavitvi kot glavne prioritete nanizal skrajševanje čakalnih vrst, rešitev problematika problematike družinskih zdravnikov, poslovanje, negativno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, zakonodaje in tako naprej, ampak kot prvo, glavne prioritete je bilo navedeno zadovoljen bolnik, ni zadovoljnega bolnika, če ni zadovoljnega zdravnika, medicinskih sester in pa ostalega osebja, kakovost in varnost v zdravstvu, sistemski cilji in financiranje. Že res, da so potem naprej razdelani ti kriteriji malo bolj podrobno, ampak jaz bi rekla, če hočeš ti nekaj res narediti, bodi kratek, jedrnat en dva tri štiri pet, to bomo naredili, do takrat bomo naredili, ne pa da nekaj zamegljuješ meglo in pa že vnaprej nekako daš vedeti, da se ne bo nič naredilo. In če grem naprej, je zapisano potem, kaj je zadovoljen bolnik, da je to tisti, ki pač oziroma da na zadovoljnega zdravnika oziroma bolnika vplivajo tudi čakalne vrste. Se strinjam. Če bo, če bo prišel bolnik čim prej na vrsto, bo bo seveda zadovoljen, ampak jaz sem pol tule v nadaljevanju pričakovala, da bo nekako nanizano, na kak način bodo pa te čakalne vrste se skrajševale, ampak ne. Tule je kar na šestih straneh nanizano, povzetek stanja neke analize, celo mednarodne primerjave, ampak, poslušajte pod čakalne dobe, rešitev, kako bomo mi reševali čakalne dobe, je pa čiščenje čakalnih seznamov, ponovna vzpostavitev mesečnega poročanja izvajalcev o številu čakajočih, pristopiti je potrebno k poizvedbi števila čakajočih in čakajočih nad dopustno čakalno dobo in pa izvedba strokovnega in poslovnega nadzora nad e-naročanjem. Jaz sem že zadnjič rekla, bog se nas usmili, če bomo tako reševali čakalne dobe. In naprej je zapisano, koraki, ki bodo sledili, kratkoročni: vzpostavitev svetovalne skupine strokovnjakov za pripravo kratkoročnih rešitev, natančen popis vseh čakajočih, enkrat bomo jih natančno popisali, in pa izvedba nadzora, in pod srednjeročne aktivnosti oziroma korake: vzpostaviti nacionalne inštitucije za kakovost in pa varstvo. Spet bomo ustanavljali neke nacionalne inštitucije, vemo, da že imamo slabe izkušnje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer po, zdajle, že eno leto v bistvu sploh nimamo podatka o čakalnih vrstah, ki pa vemo, pa tudi vemo, zakaj zakaj ne. Nadalje se je kandidat za ministra malo dotaknil tudi kadrov. Vemo, da je to velik problem v našem zdravstvu. To so spet neke analize števila kadrov vseh zaposlenih v zdravstvu in tako naprej, ampak tule pravi oziroma razlaga, kako bi pri nas le zadržali naše zdravnike oziroma kadre, in sicer tako, da bomo naredili, napravili strokovne analize za vzroke, razloge in pomanjkanje zdravstvenega kadra. Pa vendarle to je nam že vsem jasno, kateri so tisti vzroki, da nam manjka zdravstvenega kadra. Definitivno je to slabo načrtovanje in pa v zadnjem letu in pol še Zakon o zdravniški službi, ki je bil ad hoc sprejet in ki še kako odganja naše mlade zdravnike v v tujino. Če grem še naprej pod kakovost v zdravstvu. Kakovost je v zdravstvu nedvomno tudi zelo pomembna, ampak kako bomo zagotavljali kakovost in pa varnost, spet tako, prvi korak, pravi kandidat za ministra, tako da bomo vzpostavili neodvisno nacionalno inštitucijo za kakovost. Mislim, da da so mu te inštitucije strašno, strašno priljubljene. Zdaj, včasih so pravili če želiš na nekemu področju, da se ne bo nič naredilo, ustanovi neko projektno skupino ali pa neko inštitucijo, pa zagotovo zagotovo ne bo to koraka naprej. Zdaj, dejstvo je, da je korupcija v zdravstvu mogoče najbolj razširjena na vseh področju na vseh področjih in jaz sem tudi pričakovala, da bo tale korupcija se znašla na nekih tistih petih top točkah, ki bi si jih zadal za cilj. Ampak glede reševanja korupcije je, ne vem, zelo blag. Kandidat za ministra med možne rešitve, štiri točke navaja, ena izmed njih je tudi, da menedžmenti javnih zdravstvenih zavodov morajo dosledno izvajati nadzor in prijaviti morebitne zaznane nepravilnosti pristojnim organom. To ni nič novega, to bi že mogli zdaj delati, ampak vemo, da se pač to nekje, ponekod se je to delalo, ne pa povsod. Pa še glede financiranja. Jaz sem pričakovala glede na koalicijsko pogodbo in pa na na vse vsa druga dejstva in pa razprave, ki smo jih imeli pred samim zaslišanjem, da bo nekako minister prišel odločno pred nas, tako kot je na primer zdaj že bivši minister Fakin, ko je odločno se postavil na to, da bo potrebno povišati prispevno stopnjo za zdravstvo. Ampak ta kandidat za novega ministra pa ima pod vire financiranja zapisano: dve prispevni stopnji, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, davek na zdravstvo, davek na alkohol, tobak in sladke pijače, ampak poudarjam, pred vsako alinejo je vprašaj. Glejte, to bi še lahko naštevali mi tule dol, dali še ene tri, štiri alineje pa vprašaj, kaj se bo s tem dogajalo. Ne vem, če je nekdo kandidat za ministra, mora imeti izoblikovano mnenje: to, to bom naredil na tak način do takrat in dati neko zagotovilo, da bo tudi uspel, če ne bo pač po parih mesecih mogel, bom rekla, pospraviti mizo in pa vzeti kovček pa iti, ne vem. Zdaj, jaz sem na na zaslišanju postavila kar nekaj vprašanj, tudi se je kandidat tudi kar spretno izognil mojim vprašanjem, sploh kar se tiče tega, da še vedno mojega opozorila, da še vedno nimamo vzpostavljene in pa narejene javne mreže tako na primarcu, sekundarcu in pa tercialu. Jaz mislim, da dokler ne bomo imeli narejene javne mreže, da ne bomo vedeli, koliko imamo pacientov, koliko imamo zdravnikov, se ne moramo iti pol sprememb Zakona o zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravniški dejavnosti in tako naprej. Zdaj, spraševala sem ga tudi o tem, kaj meni o tem, o tej določbi koalicijskega koalicijske pogodbe, ki govori, da za skrajšanje nedopustnih čakalnih dob na razumno raven, da bo koalicija v projektu skrajševanja čakalnih dob najprej izčrpala vse možnosti in pa kapacitete v javnih ustanovah, šele potem pa bodo vključili koncesionarje in zasebnike. Vemo, kako je mnenje koalicije o zasebnikih, in vemo tudi, da imamo na mizi predlog predlog Levice o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer bi nekako se ti zasebniki, ki si upam trditi, da rešujejo slovensko zdravstvo, no, ampak Levica predlaga, da bi te čisto čisto nekako ukinili iz sistema. Zdaj, lahko bi še, kar kar dosti povedala, ampak bom še pustila nekaj časa kolegom. Hvala.